Südkorea hat sich bei der Unterzeichnung des Abkommens aber auch verpflichtet, internationale Standards bei den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmerrechten umzusetzen.

Fakt ist, dass die Arbeitsstandards nicht eingehalten werden und dass es immer noch zu Verhaftungen und Polizeigewalt auf Demonstrationen kommt. Es kann keine weiteren Verhandlungen mit Südkorea geben, solange Südkorea seine Verpflichtungen zum Schutz der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer nicht wahrnimmt und das Nachhaltigkeitskapitel nicht ernst nimmt.

Dieses Beispiel zeigt uns aber auch, dass es in Zukunft in allen Handelsabkommen Sanktionsmechanismen im Nachhaltigkeitskapitel geben muss, weil wir mit Freiwilligkeit nicht weiterkommen.